To nie jest sukces. Z całą pewnością musimy wyklarować odpowiedzialność poszczególnych instytucji zarządzających w ramach rozwoju regionalnego, w ramach sąsiedztwa, w ramach współpracy transgranicznej. Z całą pewnością musimy zrobić coś z procedurami, ponieważ one dzisiaj odstraszają regiony, i te europejskie, i te sąsiedzkie, od współpracy z DG Relex. Musimy przybliżyć te instytucje do siebie.

Oprócz tych zmian proceduralnych, które są potrzebne, musimy zrobić coś, by była większa jasność polityczna w ramach polityki sąsiedztwa. Widzimy wyraźnie, że Maroko nie jest zachwycone faktem, że musi działać w tej samej ramie politycznej i finansowej, co kraje wschodniej Europy. Widzimy wyraźnie, że Rosja z jednej strony chce uprzywilejowanych praw w ramach sąsiedztwa, z drugiej strony traktuje sąsiedztwo jako element europejskiego imperializmu.

A więc mamy dwa problemy do rozwiązania po pierwsze zmiany proceduralne, po drugie zmiany polityczne, tak aby każdy wiedział, na czym to sąsiedztwo polega. Czy jest to substytut członkostwa? Czy to jest krok w kierunku członkostwa, czy wręcz przeciwnie jest to krok w kierunku osłabienia relacji politycznych między Europą a krajami sąsiedzkimi?